Ja, ik wil graag de collega van de Groene Fractie hartelijk bedanken voor zijn vraag. Ik zie die ook als een volledige ondersteuning van het punt van orde dat ik zojuist gemaakt heb, want over die vlaggen bestaat onduidelijkheid.

Een reden temeer, Voorzitter, om dit nog eens goed te bespreken in de Conferentie van fractievoorzitters, want er is te veel verwarring over dit punt. De ene keer mag het wel, de andere keer mag het niet.